Hvala za besedo, gospod predsednik. Prvič po letu dva tisoč enajst se bo področje napredovanj pri javnih uslužbencih rešilo interventne zakonodaje. Po uspešno končanih pogajanjih glede višine plač v javnem sektorju izplačila višine plače zopet ureja sistemska zakonodaja, torej Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Ker pa so zakonski roki, določeni za napredovanje v plačne razrede in nazive, za različne skupine javnih uslužbencev trenutno različno neurejeni, je današnja predlagana sprememba zakona zagotovo smiselna. Kot smo lahko slišali že v predhodnih predstavljenih stališčih poslanskih skupin, je tako pred nami Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim bomo poenotili režim izplačevanja plač v javnem sektorju glede na napredovanja v višji plačni razred, v naziv ali v višji naziv. Novela tako ob tem, da zopet uresničuje načelo enotnega plačnega sistema, še vedno zasleduje tudi ostali dve temeljni načeli, to sta načelo zakonitosti in načelo ekonomičnosti oziroma smotrne porabe javnih sredstev. Ali povedano drugače, pravico do plače v skladu z doseženim napredovanjem bodo vsi javni uslužbenci pridobili istočasno, to je s prvim decembrom v letu, v katerem bodo izpolnili pogoje za napredovanje. Ker se z današnjo spremembo zakona vzpostavlja enotna sistemska ureditev časovne dinamike izplačevanja pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, bomo seveda v poslanski skupini LMŠ predlagano spremembo podprli. Hvala lepa.